Non è competenza del Presidente, il Segretario generale sta esaminando la questione, come è stato detto anche nel corso dell'ultima Conferenza dei presidenti, che verranno informati non appena verrà presa la decisione.